Je to režim netolerantní, je to režim fundamentalistický, režim, který vraždí politické odpůrce, a je třeba držet ho pod mezinárodním tlakem. Je třeba podporovat íránskou exilovou opozici, která je legální, máme na to usnesení Evropského parlamentu. Je třeba mimo jiné pozorně sledovat situaci v uprchlickém táboře Ašraf v Iráku, kde je více než 3 tisíce íránských uprchlíků z exilových opozičních organizací a kde hrozí humanitární katastrofa, a je třeba těmto lidem poskytnout ochranu. Já bych proto rád slyšel od paní baronky Ashtonové nějaké jasné stanovisko v této věci, chtěl bych slyšet jasné vyjádření, jakým způsobem bude pod jejím vedením Evropská unie těmto uprchlíkům v táboře Ašraf pomáhat.